höher, Sozialprogramme werden reduziert, und seit 2013 versucht der Rat, die wie er sie nennt irreguläre Migration aus Afrika zu reduzieren.